Wir reden hier über die Strategie der EU zur Bekämpfung der menschen und frauenverachtenden Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung. Soeben hörten wir von den Kollegen Fitzgerald, Tolleret und Herzberger Fofana, dass sie diese bestialische Genitalverstümmelung kleiner Mädchen zutiefst verurteilen und diese unmenschliche Praxis entschieden zu bekämpfen bereit sind. Eine derart verlogene Heuchelei sucht wirklich ihresgleichen! Vor gerade einmal drei Wochen haben nämlich ausgerechnet sie einen Änderungsantrag zur Istanbul Konvention abgelehnt, der zum Ziel hatte, diese widerliche Praxis zu thematisieren und zu verurteilen.

Weil ihnen das unsägliche Leid der betroffenen Mädchen und Frauen offenbar schlichtweg egal ist. Ihnen war es doch sehr viel wichtiger, den Änderungsantrag abzulehnen, weil er von mir der Persona non grata mit dem falschen Parteibuch kam.

So aber wird durch die Ablehnung die weibliche Genitalverstümmelung nur ein einziges Mal irgendwo unter ferner liefen erwähnt und auf den Stellenwert einer Fußnote degradiert.

Auch sie haben diesen Änderungsantrag abgelehnt.